Tout d'abord, par rapport aux inspirations des peuples, par rapport à ceux qui sont aujourd'hui dans la rue, sous le feu des snipers, nous devons non seulement être derrière eux, mais aussi obtenir à tout prix la fin des violences.

Et à ce sujet, je voudrais dire que, même si nous n'avons pas d'accord d'agrément avec la Syrie, il faudrait utiliser à ce moment là tout l'arsenal des sanctions que nous pouvons avoir, si nécessaire, pour arrêter cette violence.

Un meilleur contrôle des armes pour ne pas faire de ces pays et de ces gouvernements des poudrières capables de se retourner contre leurs populations me semble un minimum. Et enfin, la question du deux poids deux mesures. Je voudrais dire que nous avons été très prudents par rapport au Bahreïn, et nous avons été très fermes par rapport à d'autres pays. Je sais que le Bahreïn est une situation particulièrement délicate, que l'Arabie saoudite y a envoyé des troupes et que l'Arabie saoudite et le Conseil du Golfe nous aident contre la Libye, mais nous ne voudrions pas troquer le prix du baril de pétrole et de notre soutien contre le gouvernement libyen en mettant de l'autre côté le prix du silence par rapport aux chiites qui sont aujourd'hui réprimés par le gouvernement du Bahreïn.